Prosim, da mi poiščeš avto znamke BMW, letnik dva tisoč sedemnajst ali letnik dva tisoč osemnajst, z dizelskim motorjem in avtomatskim menjalnikom. Naj bo v bližini Maribora oziroma okolice. V Mariboru sem začutila potres, zanima me, natančno lokacijo epicentra. Katera trgovina je danes odprta? Katera trgovina je odprta ob nedeljah? zanima me, kakšne jedi lahko naročim v restavraciji? Zanima me, katere veganske jedi lahko naročim, v Mariboru? Zanima me, katere restavracije v Mariboru ponujajo veganske jedi? Katere jedi ne uporabljajo laktoze? Okej, zdaj zanima me, s s, koliko točk potrebujem za vpis na medicinsko fakulteto? Kolikšna je točna razdalja od Kopra do Maribora? Zanima me, katera je najvišja stavba v Sloveniji?